dla świata i Europy, to ważny kraj w kontekście walki z terroryzmem, a także kraj będący źródłem istotnej emigracji do Unii Europejskiej. Niestety do tej pory Unia Europejska nie przedstawiła żadnej koncepcji polityki wobec Pakistanu. Propozycja preferencji handlowych Unii nie realizuje żadnego celu. Komisja nie potrafiła uwiarygodnić zasadności jej użycia, w żaden sposób nie stało się to podczas posiedzenia Komisji Handlu Zagranicznego.

Unia Europejska ma dwa istotne, bardzo ważne interesy w relacjach z Pakistanem po pierwsze, walka z terroryzmem po drugie, rozwój gospodarczy tego państwa, którego podstawą powinna być, jak wszędzie, praworządność. Dlatego zamiast propozycji, które nie realizują żadnego celu potrzebne jest przygotowanie poważnej, bardzo szerokiej oferty współpracy gospodarczej i pomocy gospodarczej, która powinna mieć charakter warunkowy. Jeżeli Pakistan chce pogłębienia współpracy z Unią Europejską powinien pokazać, że realnie współpracuje w walce z terroryzmem oraz rozwija rządy prawa. Wtedy szeroki program pomocy ma sens szeroki, a nie ograniczony do jednej czy dwóch branż gospodarki.